Pane komisaři, já jsem velmi pozorně poslouchal Vaše vystoupení, které bylo opravdu rozsáhlé a kvalitní, a děkuji za něj, nicméně celá ta debata, která zde probíhala, jasně ukázala, že klíčovým problémem je neochota jednotlivých členských států sdílet informace. To si myslím, že je asi největší problém, a i když zítra přijmeme směrnici, která stanoví nové povinnosti pro členské státy, tak se domnívám, že je třeba, aby Komise a Rada permanentně tlačily na členské státy a upozorňovaly na to, že bez ochoty jednotlivých států žádný sebelepší systém fungovat nebude.

Osobně jsem chtěl vyzdvihnout otázky Europolu a jeho nového protiteroristického centra, jak vnímám první výsledky, a Vy jste to také zmiňoval, toto centrum začíná dobře fungovat a narůstá množství informací, které jsou takto vyměňovány.